Un duopole restera toujours instable. Il y aura toujours des mouvements entre les deux devises. Mais si les marchés étaient tant soit peu intelligents, ils devraient enregistrer que les déficits de l'ensemble de la zone euro sont largement inférieurs à ceux des États Unis ou encore du Japon. S'il est vrai que le nouveau gouvernement grec a hérité d'une situation budgétaire peu enviable, il est évident que même une faillite tout à fait impossible de la Grèce ne ferait pas éclater la zone euro.

Pour combler ce déficit, Washington doit emprunter chaque jour plus de 5 milliards de dollars. L'endettement annuel supplémentaire de la Grèce équivaut à moins d'une semaine d'endettement supplémentaire des Américains. Qui met en danger la stabilité financière du monde?